Nicht nur für die vier Grundfreiheiten im EU Binnenmarkt, auch in sogenannten begleitenden Bereichen gibt es horizontale Bestimmungen für die Zusammenarbeit. Dies ist aus unserer Sicht wichtig und notwendig, denn wir haben längst erkannt, dass es bei Forschung und technologischer Entwicklung, allgemeiner und beruflicher Bildung, Jugendbeschäftigung, Energie, Unternehmertum usw. nur miteinander vorangeht.

Der Binnenmarkt und der Euro sind die beiden Wohlstandsmotoren innerhalb der Europäischen Union.

Ich meine überhaupt, wenn wir über die Zukunft reden kein EU Beitrittsansuchen ohne Mitgliedschaft im Europarat, kein EU Beitrittsansuchen ohne Mitgliedschaft im Europäischen Wirtschaftsraum, weniger bilaterale Abkommen, sondern der Wirtschaftsraum ist der Vorhof der Beitrittsverhandlungen, und der Europarat ist der Vorhof für das Beitrittsansuchen! So sollten wir im Stundenplan den EWR neu denken, dann würden wir uns manche Probleme ersparen und die Zukunft des Europäischen Wirtschaftsraums wirklich gestalten können.